Monsieur le Président, nous soutenons évidemment tout à fait cette demande. Je voudrais que nous évitions, collectivement, de donner l'impression que nous nous intéressons au cas de l'Arabie Saoudite quand un journaliste se fait tuer de manière particulièrement brutale en oubliant évidemment tout le contexte, à savoir qu'il s'agit d'un pays qui soutient les groupes terroristes les plus violents et les plus fondamentalistes, un pays qui a décidé, contre toutes les règles du droit international, d'en mettre un autre le Qatar au ban de la société,